Enfin, je ne comprends pas pour quelle raison on refuse d'avoir une évaluation annuelle État par État. Il s'agit essentiellement d'indiquer, dans chaque État, les progrès qui restent à faire. On n'est pas dans la dénonciation c'est simplement une évaluation qui permet d'encourager, d'aménager, de corriger, aussi, un certain nombre de tirs.

C'est, évidemment, un processus évolutif.

Non, j'essaie simplement de capter tout ce qui ne va pas un peu partout en Europe afin, à partir de là, de nous forcer, nous tous, à nous poser les bonnes questions.